Elle souligne aussi notre irresponsabilité à l'égard de nos concitoyens et de nos enfants. Il est évident que les visées de Daïch vont bien au delà de la prise de la ville de Kobané ou du massacre même de ses habitants.

Alors, aujourd'hui, je fais une constatation les Américains interviennent, et assez massivement, certains pays de la péninsule Arabique interviennent également. Même la Turquie semble aujourd'hui faire un geste, et nous? Que faisons nous en dehors des discours et d'un certain nombre d'actions humanitaires?

Il y a effectivement des pays qui interviennent mais souvent sans coordination et sans qu'on ait une vraie vision de l'Union européenne. Cette absence souligne la carence de notre politique internationale et de défense. Monsieur le représentant de la haute représentante puisqu'elle n'est pas là je voudrais vous demander si, dans les quelques semaines qui lui restent, la haute représentante a l'intention de jouer enfin son rôle dans la recherche d'une réelle coordination des actions engagées par des États membres, dans les pressions contre la Turquie, dans la conviction...